Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Ratspräsidentin, meine Damen und Herren! Es ist, glaube ich, bewiesen aus mancherlei Untersuchungen und Feststellungen von den USA bis in viele andere Länder hinein dass heute vom Ausland gesteuert Cambridge Analytica ist nur ein Beispiel dafür Fake News systematisch mithilfe von Algorithmen usw.

dafür sind auch die sozialen Medien zur Verfügung.

Ja, das mag ja sein, aber nicht der Wind des Wandels der Lüge. Wenn es einfach Lüge ist, systematisch in großen Möglichkeiten vom Ausland gesteuert durchzusetzen, und wenn ich sehe, dass hier offensichtlich all die Reden, die von rechts gekommen sind, eine vorsorgliche Verteidigung dieser Politik der Lüge im Wahlkampf gewesen sind denn jede Rede hat doch diesen Ansatz hier gehabt dann müssen wir doch dagegenstehen! Die AfD in Deutschland, Herr Gauland hat Vorstandssitzungen mit der AfD in der russischen Botschaft gemacht, wo solche Dinge abgesprochen werden!

Das muss gebrandmarkt werden, das muss deutlich gemacht werden. Es sind alle Möglichkeiten des Nutzens da, aber bitte nicht über das Ausland Einfluss zu nehmen auf unsere Politik in der Europäischen Union. Das muss innerhalb der Europäischen Union in einem politischen Wettbewerb ausgefochten werden, um das hier entsprechend voranzubringen.

Unsere Bürger sollen entscheiden können ohne die Hilfsmaßnahmen aus dem Ausland für die Rechten in diesem Hause, die Demokratie und Europa bekämpfen.